frú forseti þetta mál er flutt hér til þess að tryggja rétt íslenskra flugrekenda og þeirra sem falla undir ísland hvað varðar það að geta aflað sér gjaldfrjálsra

yfir viðskiptakerfi með gróðurhúsalofttegundir með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir íslands hönd tvær ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar sem lúta að breytingu á tuttugasta viðauka um umhverfismál og að fella báðar inn í samninginn þetta er annars vegar tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og níu fjögur hundruð fimmtíu e b sem er frá áttunda júní tvö þúsund og níu en sú tilskipun felur í sér nánari útfærslu á því hvaða flugstarfsemi fellur undir kerfið og sömuleiðis hvaða flugstarfsemi er undanþegin með fyrri tilskipun er flugstarfsemin sem sagt felld undir viðskiptakerfi e s b með losunarheimildir en sú tilskipun fjallar meðal annars um það hversu mikið beri að draga úr losun frá flugstarfsemi fram til ársloka tvö þúsund tuttugu viðskiptakerfinu er ætlað að mynda hvata af hagrænum toga til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda þetta kerfi hefur í reynd verið virkt innan evrópusambandsins frá tvö þúsund og fimm en efta ríkin hafa verið virkir þátttakendur í því frá árinu tvö þúsund og átta þar sem sú starfsemi á íslandi sem hefði átt að falla innan kerfisins var sérstaklega undanþegið því hefur kerfinu enn ekki verið sett á fót hér á land heldur hefur þátttaka íslands í því takmarkast við upplýsinga og skýrsluskil til eftirlitsstofnunar efta undir gildissvið fyrri tilskipunarinnar fellur allt flug innan sambandsins og líka flug til og frá sambandinu þó með nokkrum undantekningum sem eru raktar sérstaklega í greinargerð með tillögunni málum er svo háttað að sérhver flugrekandi heyrir undir tiltekið ábyrgðarríki sem ber þá ábyrgð á að framkvæma þær kröfur sem er að finna innan tilskipunarinnar það er gert ráð fyrir því að yfir hundrað sextíu flugrekendur munu falla undir ábyrgð íslands það er bæði flugrekendur sem hafa íslenskt flugrekstrarleyfi og sömuleiðis flugrekendur utan e e s sem millilenda hér á landi efalítið kemur það sumum sem sitja hér og hlýða á mál mitt eins og til dæmis fyrrverandi samgönguráðherra háttvirtum þingmanni kristjáni möller á óvart hvað þessi tala er há en hún á sér eftirfarandi skýringar meginreglan er sú að samkvæmt þeirri tilskipun sem ég nefndi hér áðan ef flugrekstraraðili skráður í löndum evrópusambandsins er viðkomandi ríki ábyrgðarríki þess aðila og sama regla mundi þá ná til e e s svæðisins ef aðili er hins vegar skráðu í ríki utan e e s mun sú regla gilda að ábyrgðarríki er það ríki sem viðkomandi flýgur mest til þá eru meðtaldar lendingar vegna legu sinnar í atlantshafinu er ísland þess vegna ábyrgðarríki fyrir fjölda flugrekstraraðila sem einungis millilenda hér á landi jafnvel einungis til að taka bensín þannig verður ísland í reynd það ríki sem er ábyrgð fyrir hlutfallslega mjög mörgum flugrekstraraðilum í samanburði við önnur ríki þess vegna er talan svona há hundrað sextíu eins og nefnt er í tillögunni hundrað sextíu flugrekendur hún byggir raunar bæði á eða á óformlegum og óbirtum lista framkvæmdastjórnar e s b flestir þessara flugrekstraraðila eru frá bandaríkjunum og kanada þessi háttur er hins vegar með þeim hætti að þegar skoðaðar eru afleiðingarnar fyrir ísland eru þær tiltölulega jákvæðar að því er varðar að lokum til dæmis tekjur fyrir þær losunarheimildir sem um síðir verða boðnar upp heildarfjöldi losunarheimilda vegna flugstarfsemi á hverju tímabili tilskipunarinnar er ákveðinn á grundvelli upplýsinga um losun aðildarríkja á viðmiðunarárunum sem eru tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex stærstum hluta þessara heimilda eða áttatíu og fimm af hundraði ber að úthluta endurgjaldslaust til flugrekenda þeim flugrekendum sem notast við sparneytnustu tæknina er umbunað þar sem þeir fá úthlutað fleiri losunarheimildum það er hinn hagræni hvati sem ég gat um að að fælist í tilskipuninni afgangurinn það er fimmtán af hundraði losunarheimilda verður boðinn upp á e e s svæðinu í tilskipun er sömuleiðis kveðið á um að það verði settur á stofn tiltekinn varasjóður losunarheimilda hann er ætlaður fyrir nýja flugrekendur eða þá sem hefja sem sagt starfsemi eftir að tímabilið hefst eða þá flugrekendur sem vegna aukinna umsvifa og vegna þess á þeim gengur verr auka losun að viðmiðunartímabilinu loknu í síðari ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem er undir í þessari tillögu er síðan að finna nánari útfærslu á því hvaða flugstarfsemi fellur undir kerfið og hvaða flugstarfsemi er undanþegin það er sömuleiðis rakið vel í greinargerðinni það er rétt að greina sömuleiðis frá því að yfirvöld á sviði umhverfismála hafa kynnt

og sömuleiðis ítarlega þær skyldur sem henni fylgja þess vegna er hægt að segja það að flestir íslenskir flugrekendur hafi tekið þátt í undirbúningi vegna þessarar útvíkkunar kerfisins til flugstarfsemi þó reglum þar um sé ekki enn komin í íslensk lög eins og kemur fram í þessari þingsályktunartillögu kalla umræddar gerðir á lagabreytingar hér á landi umhverfisráðherra fyrirhugar því að leggja fram á yfirstandandi löggjafarþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum sem um þetta fjall og eru lög númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö losun gróðurhúsalofttegunda nú er það svo frú forseti að vegna tafa sem hafa orðið á upptöku þeirra í e e s samninginn og vegna afar skammra tímafresta sem er kveðið á um í tilskipununum er nauðsynlegt að ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar um upptöku gerðanna í samninginn geti tekið gildi þegar í stað það er án þess að við förum hina hefðbundnu leið sem jafnan er farin þegar innleiðing kallar á lagabreytingu en hún er sú að settur verði stjórnskipulegur fyrirvari af hálfu einstakra e e s efta ríkja þess vegna er lagt til að alþingi heimili núna ríkisstjórninni fyrirfram að staðfesta þessar tvær ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar þar sem kveðið verður á um upptöku gerðanna í samningnum og rétt að leggja áherslu á það frú forseti að drög að þessum ákvörðunum fylgja þingsályktunartillögunni þannig að það er alveg ljóst að hverju menn eru að ganga þetta fyrirkomulag sem er gert ráð fyrir í þessari tillögu sem ég mæli hér fyrir það er fyrirframsamþykki alþingis til staðfestingar á ákvörðunum sameiginlegu nefndarinnar sem kalla á lagabreytingu er óvenjulegt en það er ekki einsdæmi málið er eins og ég gat um í upphafsorðum ræðu minnar borið undir alþingi með þessum hætti vegna sérstakra aðstæðna sem eru fyrir hendi og ég hef hér lýst skilmerkilega og gera það að verkum að það er brýnt fyrir íslenska flughagsmuni að ákvarðanirnar öðlist gildi fyrir lok næsta mánaðar tilskipun tvö þúsund og átta hundrað og eitt e b kveður á um það að tímafrestir flugrekenda til að sækja sér losunarheimildir án endurgjalds og til skila á staðfestum gögnum um losun séu til þrítugasta og fyrsta mars næstkomandi

og erlendir aðilar sem annast hafa flug til og frá íslandi hafa þess vegna einungis frest til þess að skila inn slíkum umsóknum og gögnum þangað til sömu tímamörk eiga við um alla sem stund flugrekstur í eða til annarra e e s ríkja þessi háttur er þess vegna hafður á til þess að verja hagsmuni og tryggja rétt íslenskra fyrirtækja ég get þess líka að nákvæmlega sama staða er uppi í noregi lok stjórnvöld hafa þess vegna ákveðið að fara nákvæmlega sömu leið og ég er að leggja hér til það er að afla fyrir fram samþykkis við þeim sameiginlegu ákvörðunum sem liggja fyrir í sameiginlegu e e s nefndinni vegna þess frú forseti að þetta er frábrugðið þeirri hefð sem við höfum heyrt vil ég reifa aðferðina örlítið ítarlegar það má velta því fyrir sér hvort þetta samræmist þeim reglum sem alþingi hefur sett sér um mál af þessu tagi ég er þeirrar skoðunar að fyrir fram samþykki alþingis til staðfestingar á ákvörðunum sameiginlegu e e s nefnarinnar samræmist í reynd prýðilega þeim reglum sem alþingi hefur sett um þinglega meðferð e e s mála þar er kveðið á um það að samþykki alþingis á þingsályktunartillögu þar að lútandi þurfi til staðfestingar ákvörðunum sameiginlegu e e s nefndarinnar sem stjórnskipulegur fyrirvari hafi verið gerður við jafnframt er gert ráð fyrir að slík þingsályktunartillaga komi þá fram á undan eða samtímis lagafrumvarpi sem sett er fram til að innleiða viðkomandi gerð svo ég legg áherslu á það frú forseti að í þessu tilviki er í reynd gengið enn lengra hvað varðar samráð við alþingi að því leyti að samþykkis alþingis er nú leitað áður en ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar er tekið

fiskafurðum teknar upp í e e s samninginn með fyrirfram samþykki þannig að hér er í reynd verið að byggja á fordæmi þó aðrar reglur hafi verið settar af hinu háa alþingi og skýringin liggur í þessum sérstöku aðstæðum sem nú eru uppi ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði þessari tillögu vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar